Allerdings reicht dies unserer Meinung nach allein nicht aus. Dreh und Angelpunkt der Gesetzgebung, über die wir heute reden, ist im Kampf gegen die Geldwäsche die Feststellung der Identität der wirklichen Nutznießer hinter verschachtelten, undurchsichtigen Unternehmenskonstruktionen oder Briefkastenfirmen. Manchmal muss man doch, wenn man sich heute Unternehmen anschaut, diese erst wie eine Matrjoschka Puppe zerlegen, um nach und nach der Antwort näherzukommen, wem denn eigentlich eine Firma gehört.

Wir fordern öffentliche Unternehmensregister mit Informationen zu den wirklichen wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen, Trusts und Stiftungen, um Kriminellen den Fluchtweg in die Anonymität abzuschneiden. Da Geldwäsche keine Grenzen kennt, dürfen Transparenz und Informationsflüsse aber auch nicht an Ländergrenzen haltmachen. Deshalb wollen wir Sozialdemokraten eine EU weite Vernetzung der öffentlichen Register sehen.

Allerdings bringen uns auch die besten Gesetze nichts, wenn sie nicht richtig oder nur unzureichend umgesetzt oder angewendet werden. Denn wenn bei Einzelfalluntersuchungen in der Vergangenheit immer mal wieder ans Licht kam, dass die Banken teilweise gar nicht wussten, wer ihre Kunden sind, dann lief dort etwas gehörig schief.